Nous sommes des conservateurs, libéraux dans l'Hexagone, donc en France, bien entendu opposés au socialisme, au communisme, à toutes les formes d'extrémisme économique. Nous sommes tout simplement procapitalistes et bien entendu nous sommes favorables au capital risque, puisque le risque sera rémunéré justement par les performances. Le seul problème que ne comprend pas l'Union européenne, c'est que, avant qu'elle existe, il y avait effectivement des marchés de capitaux risques pour financer les start up, les entreprises innovantes, etc.,